Chciałbym podziękować pani Striffler za projekt rezolucji w sprawie sprawozdania dotyczącego rozliczenia środków finansowych na rzecz rozwoju. Zgadzam się z opinią Rady i Komisji, że jednym z kluczy do zrównoważonego rozwoju jest mobilizacja zasobów wewnętrznych w krajach partnerskich. W naszej rezolucji wzywamy darczyńców z Unii Europejskiej, aby priorytetowo traktowali budowę potencjału w tej dziedzinie.

Postulujemy też zwiększenie wysiłków mających na celu promowanie przejrzystości podatkowej i sprawozdawczości poszczególnych krajów oraz walkę z oszustwami podatkowymi i nielegalnym przepływem kapitału. W związku z tym prosimy Komisję Europejską, aby w polityce rozwoju kluczowe znaczenie nadała zwalczaniu nadużyć związanych z rajami podatkowymi, oszustw podatkowych oraz niedozwolonego odpływu kapitału.

Wzywamy w niej Unię Europejską i państwa członkowskie do tego, o czym mówił pan komisarz do poszukiwania innych niż ODA źródeł międzynarodowych środków finansowych, które można by przeznaczyć na rzecz rozwoju w tym zaproponowania innowacyjnych opłat w celu finansowania globalnych zadań publicznych, włącznie z pomocą rozwojową, chociaż nie wszyscy członkowie Parlamentu uważają, że tą innowacyjną opłatą powinien być podatek od transakcji finansowych znacznego obniżenia kosztów przekazów pieniężnych, które jak wiadomo są ważnym źródłem przychodów dla krajów rozwijających się, częstszego niż do tej pory łączenia dotacji i pożyczek Europejskiego Banku Inwestycyjnego, chociaż stanowisko Komisji Rozwoju jest bardzo jednoznaczne, że ten mechanizm nie może powodować obniżenia wydatków pomocowych, oraz wspierania programów mikrofinansowania, poprawiających dostęp do usług finansowych w krajach rozwijających się.

Kolejny raz apelujemy o to, aby wdrożyć tę zasadę i podjąć strukturalne działania na rzecz wykorzenienia ubóstwa oraz uspójnić polityki europejskie.